virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi á þingskjali tvö hundruð fjörutíu og sex sem er hundrað fimmtugasta og til laga um breytingu á lögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og sex um lax og silungsveiði

með frumvarpinu er lagt til meðal annars að lögfest verði ákvæði í lög númer sextíu og eitt tvö þúsund og sex um lax og silungsveiði þess efnis að takmarka ábyrgð félagsmanna á fjárskuldbindingum veiðifélags veiðifélög eru sjálfstæðir lögaðilar samkvæmt gildandi lögum og stjórnvaldsreglum um það efni ljóst er að starfsemi veiðifélaga eða tilteknir þættir í starfsemi þeirra geta verið fjárhagslegs eðlis en það hefur þá þýðingu meðal annars að veiðifélög geta átt eignir og stofnað til fjárhagslegra skuldbindinga veiðifélög bera ábyrgð á skuldbindingum sem stofnað er til vegna starfsemi þeirra með eignum sínum meðal annars með þeim eignum sem þinglýstar eru á nafn veiðifélags ákvæði í gildandi lögum eru hins vegar ekki skýr um hvort eða hvaða ábyrgð einstakir félagsmenn geta borið á skuldbindingum sem stofnað er til vegna starfsemi veiðifélags fyrir liggur álitsgerð lagastofnunar háskóla íslands sem unnin er af stefáni má stefánssyni prófessor við lagadeild háskóla íslands og eyvindi g gunnarssyni dósent við lagadeild háskóla íslands við landssamband veiðifélaga þar sem koma fram þau sjónarmið að félagsmenn kunni að bera fulla ótakmarkaða og solidariska ábyrgð á fjárskuldbindingum veiðifélags samkvæmt lögum númer sextíu og eitt tvö þúsund og sex um lax og silungsveiði í ljósi skylduaðildar að veiðifélögunum er talið nauðsynlegt að kveða skýrt á um þessi efni í lögunum með frumvarpinu er því lagt til að lögfest verði ákvæði um að félagsmenn í veiðifélagi beri ekki persónulega ábyrgð á fjárskuldbindingum veiðifélagsins

sem talið er rétt að gera samtímis með sama frumvarpi á er lagt til að breytt verði ákvæðum um tímamörk reglna sem veiðifélög eða veiðifélög eða veiðiréttarhafar þar sem ekki starfa veiðifélög setja um stangveiði á veiðisvæði sínu og ákvæði um gildistöku arðskrár í fylgiskjali með frumvarpi þessu er að finna kostnaðarumsögn fjármála og efnahagsráðuneytisins um frumvarpið ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðar þeirrar er fylgir frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað um og gerð grein fyrir efni þess að lokinni þessari umræðu legg ég síðan til að frumvarpinu verði vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar atvinnuveganefndar